fyrir frumvarpi til laga sem ásamt mér flytur háttvirtur þingmaður valgerður bjarnadóttir það telst vera um breytingu á lögum númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og fimm um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað sem síðan hefur verið breytt frumvarpið er mjög einfalt tvær greinar önnur er gildisgrein og hin er um það að tiltekinn hluti í þriðju grein laganna sem um er rætt falli brott en það er sá hluti þar sem kveðið er á um sérstakar álagsgreiðslur til formanna þingnefnda og formanna þingflokka að þessu frumvarpi samþykktu verða störf alþingismanna lögð að jöfnu hvað þingfararkaup varðar hvar sem þau eru unnin og hvernig sem þau eru unnin í samræmi við meginreglur lýðræðisskipunar þá á ég við það að þegar kjósendur hafa valið fulltrúa sína á þing sé jafnræði með þeim fulltrúum hvað sem þeir heita hvernig sem þeir eru á litinn

ritað rökstuðning fyrir þessu en það sem menn nefna er auðvitað það að þetta sé svona eins og í samfélaginu það sé þóknun fyrir sérstakar skyldur í þingstörfum og menn þurfi að gefa þessu góðan tíma og þetta sé ábyrgð og þeir þurfi að fylgjast með og svo framvegis allt er það í sjálfu sér rétt formennska í þingnefnd eða þingflokki er auðvitað ábyrgðarmikið starf og annasamt menn gera auðvitað margt annað á meðan en þeir þurfa að gæta að þeir fá aldrei frí úr þessu starfi sínu

séð en jafnframt þessum skyldum og þessari ábyrgð felist í slíku starfi einmitt þau áhrif og þau völd sem flestir alþingismenn og allir væntanlega sækjast eftir fyrir sjálfa sig en þó einkum fyrir hönd sinna kjósenda og málstaðar afsakið forseti það er einhver tækni að stríða mér það er að minnsta kosti ekki líklegt að ásókn minnki mjög í þessi störf þó þessar álagsgreiðslur yrðu

og væri það þá þetta þing alveg einstakt bæði í sögunni og heiminum um þau efni þetta er grunnástæðan fyrir því að við valgerður bjarnadóttir háttvirtur þingmaður flytjum þetta frumvarp jafnræði þingmanna prinsipp sem við viljum að sé hér í heiðri haft önnur ástæða er auðvitað algjörlega augljós hún er sú að við þær aðstæður sem nú ríkja á íslandi eigum við að spara við eigum að skera niður alla fitu eins og sagt er og ef þetta er ekki fita á líkama alþingis veit ég ekki alveg hvað

hverjum tíma fyrir sig upphæðin gæti árlega verið þessara álagsgreiðslna til um það bil sextán þingmanna gæti verið um það bil fimmtán milljónir króna á ári

stofnunar það er rétt að geta þess ég hef kvartað yfir því að ekki væru til nánast nein rök á prenti eða í riti um þetta álag að frumvarpið

fram klukkan tuttugu og tvær mínútur yfir fimm hinn fimmtánda júní takið eftir því fimmtánda júní þegar sumarþingi er að ljúka fyrsta þingi eftir kosningar og þrjár umræður eru teknar um það frá þessum tíma tuttugu og tvær mínútur yfir fimm til rúmlega hálf níu til klukkan tuttugu þrjátíu og átta það tala nú ekki margir þeir tala aðallega um annað en álagið þeir sem þarna tala það var auðvitað fleira í þessu frumvarpi það fylgdu sum sé engin rökstuðningur þessari tillögu hvorki nefndarálitinu né í framsöguræðu nefndarformannsins sem þá var ágætur maður og ábyrgðarmikill í samfélaginu vilhjálmur egilsson

sögu hins fræga lífeyrisfrumvarps árið tvö þúsund og fjögur en með í þeim pakka var það að það átti að hækka þetta álag úr fimmtán prósent í tuttugu prósent en þessu lífeyrisfrumvarpi var svona dauflega tekið skulum við orða það kurteislega og í nefnd var þetta eitt af því sem var gert það var sum sé lækkað aftur úr tuttugu í fimmtán ég sagði áðan að ég ætlaði í lokin að fjalla um undantekningu á jafnræði aðrar undantekningar á jafnræði í þingfararkaup hér á þinginu og er rétt að gera það ég hef verið spurður um það líka það er spurningin um varaforsetana þeir hafa líka álag sem er fimmtán prósent ég hygg að það hljóti að koma til greina þegar forsætisnefnd fer yfir það hvað alþingi þarf að leggja fram hér til ögunar fjárhagslegrar ögunar í samfélaginu hljóti hún að skoða þetta líka en í prinsipphugsun okkar greinum við þarna á milli varaforsetanna annars vegar og hins vegar þessara formanna þingnefnda og þingflokka vegna þess að þótt varaforsetastarfinu fylgi bæði traust og virðing er það ekki með sama hætti valda eða áhrifastaða og formaður þingflokks og nefnda og ekkert að því því hér er um að ræða fasta viðveru á tímum sem ekki henta endilega þingmennsku þeirra sem í þessu standa teljum viðað það gegni öðru máli og leggjum ekki til að þetta verði afnumið önnur undantekning þær eru auðvitað til það er forseti og ráðherrar tel nú að það varði okkur ekki hér það eru formenn stjórnmálaflokka sem í stjórnarandstöðu eru líka leifar frá lífeyrisfrumvarpinu tvö þúsund og fjögur þó það sé hér ákvæði um það sé í sömu greininni teljum við að það gegni nokkuð öðru máli um það hvað sem menn vilja um það segja því það fjallar í raun ekki um laun þingmanna eða starf þeirra heldur um stuðning hins opinbera við stjórnmálaflokka sem er ekki okkar málefni hér ég lýk hér ræðu minni forseti og geri það að tillögu minni að lokinni þessari umræðu gangi málið til